Várom a választ arra a kérdésemre, hogy hajlandóak lennének e leülni egy konstruktív eszmecserére az európai, illetőleg úgynevezett fejlődő országokbeli gazdák képviselőivel, akik megosztanák Önökkel az ezzel kapcsolatos saját tapasztalataikat.